tvær leiðir annað hvort að halda öðrum eftir einfaldlega vegna þess að ýmis sjónarmið sem réðu við bankareksturinn einkavæðingu meðal annars það að við bankareksturinn skyldi þurfa að gæta að verðbólgumarkmiðum hagsmunum þjóðfélagsins í heild þau viku þegar einkavæðingin tók við ef ríkið hefði átt annan bankann hefði það getað skapað eðlileg viðmið verið hindrun í því að menn keyrðu úr hófi fram að minnsta kosti var þá banki sem var á boðstólum til hliðar við hinn bankann hvað það varðar hin leiðin hefði verið sú sem var víða farin og var meðal annars bent á af því

gætum við alltaf gripið inn í ef á þyrfti að halda við hefðum betur haft þau úrræði þegar seinna kom til þess að veita eðlilegt aðhald og eftirlit með þeim bönkum sem hér störfuðu önnur dæmi um mistök í einkavæðingu er grunnnetið sem ég held að hafi verið mistök að hafa einkavætt á sínum tíma við áttum að halda lagnaleiðunum út af fyrir sig og hafa samkeppnina svo í sölu á því neti við getum tekið

varðandi evrópusambandið hef ég alltaf verið þeirrar skoðunar að evrópusambandið sé eitt af okkar verkfærum það er ekki það sem við ætlum að ganga undir og gefast upp fyrir það er þannig að við getum aðlagað ýmislegt að okkar reglum það hefur sýnt sig meðal annars kom í ljós hvernig